mig langar að þakka forseta fyrir að hafa losað okkur úr skrúfstykkinu ég var mjög áhyggjufull yfir því að við mundum þurfa að vera hér áfram í þeim fasa sem hefur verið hér undanfarna daga ég er mjög ánægð með að heyra jafnframt því í háttvirtum þingmanni guðlaugi þór þórðarsyni um að við eigum öll að reyna að finna betri lausnir en þær sem við höfum verið með hér á borðum hvernig við tjáum okkur við hvert annað mér finnst það mjög mikilvægt ég vona að við getum nýtt þessa nefndaviku til að ná saman og skora þá á okkur öll sem sitjum á formannafundunum til að leggja okkur fram til hins ýtrasta til þess að það sé hægt ég vona að við berum gæfu til þess